Señor Presidente, es nuestra obligación trabajar a favor de los derechos humanos y de la democracia, como valores fundadores de la Unión que debemos promover con carácter universal. Entre ellos están la igualdad y la no discriminación, que se reconocen como vitales en esta iniciativa. Me alegro de haber incorporado la necesidad de fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles, tanto en la esfera pública como en la privada, con una representación paritaria de hombres y mujeres en todos los procesos de decisión, en los temas de gobernanza, en la cooperación y la ayuda humanitaria, en las delegaciones extranjeras, en las candidaturas políticas, en la protección de mujeres y niñas o en el comercio mundial.

Espero que seamos capaces de demostrar también con esta iniciativa que la Unión Europea está implicada en la democratización del país y, como tal, trabajará por la igualdad.